Stoga je tijekom predsjedanja opravdano razvijati inovativne programe za gospodarski rast, kao i poticati otvorenu raspravu o konceptima za samu Uniju.